Monsieur le Président, vous interrogez ici le Président de l'Eurogroupe et non pas le Premier ministre luxembourgeois.

Vous qui maitrisez avec élégance les différents jeux et enjeux de cette assemblée, vous comprendrez aisément que la tâche n'est pas facile.